Rezoluția noastră vizează cazuri extrem de grave de încălcare a drepturilor omului și, din păcate, în Africa, pedepsirea homosexualității ca infracțiune este o regulă, după cum arată legislațiile a 38 de state, numai 13 țări africane considerând o legală. În acest context, proiectul de lege prin care se încearcă instituirea, în Uganda, a unor sancțiuni, de la închisoare la pedeapsa capitală, reprezintă un atac grav împotriva drepturilor omului, inclusiv a celui la viață privată. Publicarea, într un ziar local, a unei liste negre cu 100 de personalități acuzate de homosexualitate și incitarea cititorilor să spânzure aceste persoane este un exemplu de amenințare concretă a unei comunități învinovățite pentru orientarea sa sexuală. După cum se arată și în rezoluție, demersul nostru nu vizează, așa cum deseori suntem acuzați, impunerea unor valori specific europene, ci apărarea drepturilor omului, unul din obiectivele majore ale Uniunii Europene. Cred, în acest sens, că serviciul pentru acțiune externă și celelalte instituții europene trebuie să sancționeze mai ferm, pentru a determina respectarea acordurilor internaționale la care Uganda este parte.